Die Annahme, dass chinesische Investoren ohne eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen mehr Direktinvestitionen in Europa tätigen würden, wird ja bekanntlich als eines der Hauptargumente für ein Investitionsabkommen herangezogen.

Und die offiziell niedrige Arbeitslosenquote ist wohl nur von mäßiger Aussagekraft. Immerhin soll es eine riesige Gruppe nicht erfasster frustrierter junger Arbeitsloser geben, und Warnungen vor gigantischen chinesischen Immobilienblasen mehren sich ja auch. Einerseits ist China mit Sicherheit ein wichtiger Handelspartner der EU, andererseits sind aufgrund der nach wie vor vorhandenen Barrieren die Investitionen europäischer Länder in China gering. Und solange Vorgaben wie die zwingende Kooperation mit chinesischen Firmen, bei der in der Vergangenheit nur allzu oft technisches Know how abgezweigt wurde, aufrecht bleiben, wird sich meines Erachtens so schnell daran nichts ändern.